Auch von meiner Seite einen herzlichen Glückwunsch an Frau Ashton und ihr Team für das, was in diesen letzten zweieinhalb Jahren gelungen ist. Das war tatsächlich kein Kinderspiel und dafür gibt es Lob und Anerkennung. Wo passiert es sonst, dass eine Struktur, ein Unternehmen, eine Institution aufgebaut wird und man zuerst die Topleute benennt und dann erst sagt, wie das Ding überhaupt aussehen soll?

Ich weiß, es war nicht leicht. Das haben andere auch schon gesagt. Da braucht man wohl übermenschliche Kräfte dafür, wenn das gelingen soll, ohne dass es Kritik gibt. Ich bedaure es auch, dass die EU Botschaften im Ausland nicht EU Botschaften heißen können, sondern delegations

Das war wirklich eine Leistung, die wohl in die Geschichte eingehen wird.

Es gibt aber auch viele Hinderungsgründe, die das Potenzial des Auswärtigen Dienstes noch nicht ausschöpfen lassen.

Die liegen nicht beim Auswärtigen Dienst. Die liegen in der Struktur der Europäischen Union, die liegen in der Einstimmigkeitsregel im Rat.

Dafür bräuchten wir einen neuen Konvent, der die Dinge dann auf eine neue Ebene stellt.

Ich sehe Ihren Kampf um mehr Frauen an der Spitze des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Da haben Sie auch einiges durchgesetzt. Aber auch hier wäre es notwendig, wenn die Mitgliedstaaten mehr Frauen benennen, damit Sie sich dann auch leichter tun, mehr Frauen für diese Toppositionen zu finden.